Kombinácia rozličných foriem boja proti diskriminácii môže viesť k diskriminácii. Aj o tom sa hovorilo na stretnutí OBSE, ktoré sa konalo minulý týždeň vo Viedni. Je to paradox, ale ak sa antidiskriminačná politika stane ideológiou, ľudia začnú byť diskriminovaní. Vidíme ako samotný pojem diskriminácie prekonal hranice svojej definície. Ak má Európska únia na tomto poli nejaký vážny deficit, tak je to ten vrátiť slovu diskriminácia jeho pôvodný význam, lebo dnes to už nevedia ani aktivisti za ľudské práva a niekedy ani naša vlastná agentúra Európskej únie pre základné práva. Prihováram sa preto za demokratickú kontrolu tejto inštitúcie. V opačnom prípade zostane možno aj finančne nákladnou príťažou reputácie nielen Európskej komisie, ale nepriamo celej Európskej únie.